Zdaj, najprej podajam zahtevo oziroma prošnjo, da državni zbor opravi širšo razpravo na to temo na naslednji seji. imam pa še par vsebinskih iztočnic. Tudi upam, da je to zabeleženo. imam pa še par vsebinskih, iztočnic. Zdaj, ko govorimo o, gre za gre za osnovno pravico do, izobraževanja, vsakega posameznika. To ne sme biti v normalni državi, civilizirani družbi, Evropi enaindvajsetega stoletja nikakor pod vprašajem, nikakor, nikakor odvisno od finančnega zaledja, družine tega otroka ali kakorkoli. Zato seveda pozdravljam vašo namero. Upam, da bomo, opravili, konstruktivno, razpravo. Verjamem pa in upam pa, da bomo v njej naslovili tudi eno, en pričujoči problem, in sicer, malce sem zapel za vaš, pripravljamo pogoje za razpis za prijavo na projekt, Jaz mislim, da imam naša državna mreža izobraževalnih in raziskovalnih institucij dovolj naslovov, da takšno stvar opravi, brez da se vanjo zopet vpleta neko, neko zasebno zasebno partnerstvo, ker če ne, lahko zopet pademo na istem izpitu, kot padamo, kot padamo na teh v tem primeru. Torej, podajam oziroma izrazim še enkrat prošnjo, da opravimo širšo razpravo na naslednji seji. Hvala lepa.